La summitul european din 4 februarie, dedicat energiei, Uniunea are nevoie de un acord la cel mai înalt nivel politic privind acțiuni prioritare pentru realizarea pieței interne în domeniul energiei, pentru dezvoltarea infrastructurii energetice, precum și pentru măsuri privind reducerea consumului energetic, creșterea eficienței energetice și promovarea energiilor regenerabile. Avem nevoie de un plan de acțiuni pe cel puțin zece ani, care să asigure atât solidaritatea dintre statele membre în caz de disfuncționalități grave în aprovizionarea cu energie, cât și creșterea securității energetice prin diversificarea rutelor și a surselor de aprovizionare cu energie. Uniunea trebuie să modernizeze infrastructurile energetice și să asigure interconexiuni între infrastructurile energetice ale statelor membre. În acest context, subliniez importanța geostrategică a regiunii extinse a Mării Negre pentru securitatea energetică a Uniunii Europene. Piața energetică comună trebuie să fie pusă în slujba cetățenilor, pentru care prețul energiei trebuie să rămână accesibil și să permită ecoeficientizarea industriei europene, asigurând atât locurile de muncă în Uniunea Europeană, cât și dezvoltarea sectorului industrial.